Hvala lepa za besedo. Ja, ni kaj, da se ne bi na to izvajanje odzval. Torej, osebno zelo zavračam levi in desni populizem, ki temeljita na potvarjanju tehničnih dejstev, to so lažne novice, to so nesramna zavajanja javnosti, s ciljem doseganje samopromocije. Jaz sem po poklicu gradbeni inženir in, v bistvu, težko si predstavljam, da nekdo kar tako pride, pa reče, lahko si za gradbena dela brez projektov, ni jasno, katera dela se lahko izvajajo in, v bistvu, postavljati celotno stroko, tehnično stroko na, kot kot nekompetentno, zato ker ima nekdo čas, tri minute, ali pa pet minut, o vseh tehničnih zadevah razpravljati. Takih laži nismo prvič, ker to jasno povem, da so to laži in potvarjanje dejstev. Tega v državnem zboru žal nismo slišali prvič. To je, bom rekel, žal, v tem državnem zboru stalnica in nekateri to dnevno uporabljajo v svojih argumentacijah.